În această săptămână am asistat la un nou incident, o nouă victimă a războiului interetnic din lume, ambasadorul american ucis în Benghazi, caz care a fost evocat la debutul ședinței Parlamentului nostru, care a susținut întotdeauna lupta pentru libertăți fundamentale. Din păcate, însă, anarhia sângeroasă tinde să facă la fel de mult rău ca o dictatură represivă. De aceea doresc să atrag atenția asupra cauzei confruntărilor interetnice și a intervenției excesive a forțelor de ordine birmaneze. Trei bărbați aparținând minorității rohingya au violat și au ucis o femeie aparținând unei etnii budiste. Au murit apoi peste 80 de oameni în luptele din statul Rakhine dintre budiști și musulmani. Solicităm autorităților birmaneze să recunoască minoritatea rohingya și să facă eforturi pentru integrarea acesteia și aplanarea crizei umanitare.